To zrozumiałe, że w trudnych czasach kryzysu trzeba wyjątkowo starannie wydawać pieniądze, które otrzymujemy od podatników. Nie ulega też wątpliwości, że sama polityka rozwojowa musi być modernizowana. Skoro świat się zmienia, i zmienia się bardzo szybko, to nasza odpowiedź na problemy i bolączki tego świata powinna nadążać za tymi zmianami.

Kategoria włączającego wzrostu, o którym mówił przed chwilą komisarz, jest koncepcją, w jaki sposób pogodzić wzrost gospodarczy z postępem w zakresie wymagań społecznych. Ta koncepcja to właściwie rozwijanie bardzo europejskiego konceptu, bardzo starego konceptu społecznej gospodarki rynkowej.